Kolega Milan Zver wykonał tu kawał dobrej roboty. Natomiast chcę podkreślić, że w swoich ocenach był bardzo łagodny. Z mojego punktu widzenia warto było to sprawozdanie poprzeć, ale warto też podkreślić, że nauczanie na odległość pozostawia bardzo wiele do życzenia. Krótko mówiąc, mamy tu wiele do zrobienia. Popierając system boloński chciałbym też zwrócić uwagę na jego ograniczenia. Różnorodność modeli kształcenia, lepsze ich dostosowanie czy dopięcie do zadań i rynków biznesowych będzie Europie służyć. Pomimo konieczności wspierania tego ujednolicenia całego projektu, całego systemu, czyli stosowania określonych matryc, cały czas opowiadam się jednak za pewną różnorodnością, za pewną jednak elastycznością, za pewną jednak swobodą, zarówno na szczeblu akademickim, jak i niżej, bo będzie to służyć rynkowi pracy, krótko mówiąc, naszej pomyślności gospodarczej i ekonomicznej.